ég get nú ekki varist glotti þegar ég hlusta á þingmenn framsóknarflokksins skamma samfylkinguna fyrir stefnuleysi í varnarmálum án þess ég ætli svo sem neitt að skipta mér af þeim deilum vegna þess að mér finnst svolítið skorta á stefnu framsóknarflokksins varðandi hugsanlega aðild að evrópusambandinu ég hlustaði hér áðan með athygli áðan á ræðu háttvirts þingmanns sivjar friðleifsdóttur og mér heyrðist hún tala með þeim hætti að hún kæmi með þau skilaboð innan úr herbúðum ungra framsóknarmanna að framsóknarflokkurinn mundi hafa það á stefnuskrá sinni innan skamma að sækja um aðild að evrópusambandinu

aðili að þessu sambandi ég kem því hér upp til að spyrja hana hvort þetta sé einmitt það sem sé í farvatninu hjá þessum stjórnmálaflokki og hver sé skoðun hennar í þessu máli er hún fylgjandi aðild íslands að evrópusambandinu mig langar líka til að forvitnast nánar um að hún virðist búa yfir upplýsingum sem við höfum ekki við hin upplýsingum varðandi það að evrópusambandið sé reiðubúið til að gangast inn á eins konar samkomulag við okkur íslendinga varðandi fiskveiðimálin það er öllum ljóst sem fylgst hafa með að þar stendur nú hnífurinn heldur betur í kúnni ég hef ekki getað heyrt það frá talsmönnum evrópusambandsins til þessa að þeir er reiðubúnir til að fallast að neinu leyti á að íslendingar fengju einhverjar undanþágur frá hinni svokölluðu sameiginlegu fiskveiðistefnu evrópusambandsins sem allir vita sem kynnt hafa sér hefur leitt af sér ég vil segja skelfilegar hörmungar fyrir fiskveiðisamfélög sem eru svo óheppin að heyra undir þetta samband